Panie Przewodniczący! Bardzo dobrze, że takie pytanie zostało zadane Radzie i Komisji. A to pytanie dotyczy wspólnego głosu Unii Europejskiej podczas konferencji klimatycznej COP 19, konferencji klimatycznej ONZ, która odbędzie się w Warszawie, z czego jestem niezwykle zadowolona i chyba mogę powiedzieć, że jestem z tego dumna.

nawet ponadeuropejsko, prawda?

To też powinniśmy przygotować i o tym także powinniśmy mówić pod koniec roku w Warszawie.

Musimy się zastanowić, jak Europa może przekonać tych partnerów do większego zaangażowania. Może powinniśmy poruszyć te kontrowersyjne tematy, jak np. zawieranie umów o wolnym handlu a redukcja gazów cieplarnianych czy udzielanie pomocy rozwojowych a stosunek do nowego porozumienia klimatycznego.